To ważna kwestia, choć może samo sprawozdanie nie oddaje tego, bowiem zadłużenie wielu krajów rozwijających się jest bardzo wysokie, do tego poziomu wysokie, że nawet zagraża płynności finansowej tych państw, dlatego sprawa jest ważna i dla tych krajów, dla ich obywateli, ale także dla instytucji finansowych, międzynarodowych, także Unii Europejskiej.

To co jest bardzo ważne w sprawozdaniu jakby przesunięto punkt ciężkości na odpowiedzialność dłużnika, więc nie tej instytucji czy państwa, które udziela pomocy, udziela pożyczki, udziela kredytu na rzecz dłużnika czyli rządów państw rozwijających się, które często nie są uczciwe, w których często mamy do czynienia z przestępczością, defraudacją pieniędzy, korupcją. Takie przesunięcie punktu ciężkości nie może być zaakceptowane, dlatego głosowałem przeciwko.